Res smo v zadnjem času sprejeli nekaj pomembnih odločitev, odpravo vizumov za šestnajst pacifiških in karibskih otokov, Peru, Kolumbijo, Združene arabske emirate z varovalkami, Moldavijo danes in vsem iskreno čestitam.

Mnogi čutijo, da se jim dogaja krivica, kot recimo na Kosovu, podobno v poenostavljenih vizumskih režimih, kot v primeru Ukrajine, in to moramo izboljšati. Še posebej je pomembno za mlade raziskovalce, znanstvenike. Kolegi, izboljšati moramo in poenostaviti skupno vizumsko politiko. To je tisto najbolj otipljivo, kar lahko ponudimo ljudem. In to je tisto, na kar smo lahko v Evropi najbolj ponosni.